Wir haben dieses Austrittsabkommen verteidigt

Wieso können Sie die Kommission eigentlich beschuldigen, dass wir in Sachen Harmonisierung übertrieben hätten? Wir haben Hunderte Texte von der Tagesordnung genommen, nur 23 neue Initiativen vorgeschlagen im Direktvergleich mit der Vorgängerkommission 100 Initiativen pro Jahr weniger.